Zwracam na to uwagę, bo dotyka to niezwykle wielu obywateli, także tych, którzy korzystają z treści w internecie do celów edukacyjnych.